Ce qui est particulier à cette situation, c'est que l'institution européenne, qui est la gardienne des traités, foule aux pieds ces mêmes traités selon en tout cas l'avis de notre service juridique.